Señora presidenta, la política comercial de la Unión Europea, a través del Sistema de Preferencias Generalizadas, fomenta el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos en los países con las economías más vulnerables del mundo. Como refleja el informe de mi colega Fjellner, el SPG ha aportado beneficios económicos a los países beneficiarios, al aumentar sus exportaciones, y también a la Unión Europea. En general, se ha demostrado que el SPG desempeña un papel importante en la promoción de los derechos laborales internacionales, los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de protección del medio ambiente en los países beneficiarios. Pero no debemos olvidar que, en algunos casos, este aumento de las exportaciones ha generado efectos no deseados para los derechos fundamentales y el desarrollo social.